Klima Mit der Natur gibt es nichts zu verhandeln. Entweder wir respektieren die Grenzen der Natur beim Klima sind das zwei Grad oder weniger oder die Natur gerät aus den Fugen, wie es die Hitzewellen in Indien, Pakistan und jetzt auch in Europa zeigen. Paris muss ein Erfolg werden!